herra forseti þetta er lýsandi

leynifundur þegar búið er að upplýsa þetta allt saman hérna fyrir háttvirtum þingmanni það er alþekkt að fyrirtæki stofnanir stjórnmálaflokkar jafnvel haldi kynningarfundi fyrir fjölmiðla án þess að það sé sérstaklega verið að ætlast til þess að fjallað sé sérstaklega um það sem kynnt er heldur er það til upplýsingar fyrir fjölmiðlamenn til upplýsingar fyrir stjórnendur til þess að draga fram ólíkar hugmyndir hefur það aldrei hent háttvirtan þingmann að ræða óformlega við einhvern fjölmiðlamann hér í landinu er það alveg sjálfgefið þá að í hvert einasta skipti sem háttvirtur þingmaður gerir það sé um eitthvert leynisamtal að ræða þar sem háttvirtur þingmaður er að